frú forseti ég mæli hér fyrir frumvarpi til laga um breytingu á lögum um dýravernd númer fimmtán nítján hundruð níutíu og fjögur með frumvarpinu er lagt til bann verði lagt við prófun snyrtivara á lifandi dýrum samkvæmt tilskipun evrópusambandsins tvö þúsund og þrjú fimmtán e b um breytingu á tilskipun sjötíu og sex sjö hundruð sextíu og átta e b e um samræmingu ákvæða í lögum aðildarríkja varðandi snyrtivörur skulu aðildarríkin banna markaðssetningu á fullunnum snyrtivörum þar sem tilraunir á dýrum hafa verið hluti þróunarferilsins heimilt er þó í ákveðinn tíma að prófa einstök innihaldsefni og blöndur af innihaldsefnum við prófun á snyrtivörum er unnt að nota aðrar aðferðir en prófun á dýrum en svo háttar oft ekki til með prófun á öðrum efnum og lyfjum auk þess á að vera unnt að tryggja öryggi snyrtivara á grundvelli upplýsinga um öryggi innihaldsefna þeirra er því lagt til að bann verði sett við prófun snyrtivara á lifandi dýrum frumvarpið hefur verið til skoðunar hjá tilraunadýranefnd sem fagnar fyrirhugaðri breytingu jafnframt hefur verið haft samráð við dýraverndarráð við undirbúning frumvarpsins sem gerir ekki athugasemd við það ég legg til að frumvarpinu verði að lokinni fyrstu umræðu vísað til háttvirtrar umhverfisnefndar